Madame la Présidente, quand on parle du Parlement européen, qui ne devrait pas être un syndicat, je voudrais dire que, malgré les demandes incessantes des syndicats nationaux, mais aussi du syndicat européen, la Commission, en 2015, avait décidé d'abandonner la révision de la directive congé de maternité sous prétexte que cette directive n'était pas moderne et ne remplissait pas les exigences d'un nouveau monde en matière d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Aujourd'hui, ce rapport et je tiens particulièrement à remercier les deux corapporteures me semble complet, équilibré et moderne. Il propose effectivement une approche législative en matière de congés parentaux maternité, paternité et congé parental. Si cela n'est pas moderne sur la nouvelle répartition des rôles, que veut on de plus moderne? Il propose une garantie enfants pour les enfants qui n'ont pas de structure d'accueil, pour les enfants les plus défavorisés.